Podívám li se na to, jak probíhají volby do Evropského parlamentu třeba v České republice nebo jiných státech Visegrádu, pak hlavním problémem je velmi nízká volební účast. V České republice dosahovala 18 a pokud tedy nějaké změny budeme provádět, měli bychom se pokusit zvýšit zájem občanů o evropské volby, zvýšit legitimitu voleb v očích jednotlivých občanů těchto států. A proto jsem osobně rád, že dnes třeba Parlament jasně řekl, že nadnárodní volební obvody v tuto chvíli nebudeme prosazovat. Ta myšlenka nadnárodních obvodů do budoucna, za mnoho let může být dobrá.

A to je důvod, proč je dobře, že v tuto chvíli takovéto ideové koncepty neřešíme. Za padesát let možná, ale v tuto chvíli určitě nikoliv. Já se domnívám, že v tuto chvíli a vzhledem k blízkosti voleb je možné některé pozitivní body z materiálu, který zpracoval Evropský parlament, ještě prosadit, odstranit některé technické problémy jako třeba to, že někteří občané Evropské unie, kteří mají dvojí občanství, tak třeba volí dvakrát. To jsou určitě konkrétní věci, které bychom mohli stihnout ještě vyřešit. Ale asi zásadní změna volebního práva, zásadní volební reforma už se v tuto chvíli nestihne. Takže prosím při debatách v Radě vnímejme to, že bychom měli zvýšit zájem občanů o Evropský parlament, evropské volby, a nikoliv nějakými utopickými úvahami jej vzdalovat lidem.